mikilvægt að draga það fram hér vegna orða hæstvirts fjármálaráðherra að þegar við komum hér til þings er lofað að hér eigi að fara fram skýrsla frá hagfræðistofnun þar sem eigi að leggja fyrir þingið skýrsluna og síðan eigi að ræða málið og taka síðan ákvarðanir þessi skýrsla átti að vera tilbúin um áramót eða í janúar

það er líka búið að vera loforð um það að það eigi ekki að taka ákvarðanir eða það verði ekki tekin ákvörðun um framhaldið nema með atkvæðagreiðslu

síðan höfum við á meðan undirbúin er atkvæðagreiðsla þá er hægt að fara yfir þessa skýrslu frá hagfræðistofnun í millitíðinni mun koma skýrsla alþjóðastofnunar við fáum nægan tíma til þess að ræða málið og upplýsa þjóðina eins og talað var um hér í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra þannig að menn geta tekið málefnalega afstöðu til málsins samhliða sveitarstjórnarkosningunum